Monsieur le Président, chers collègues, la proposition de décision sur le mécanisme de protection civile de l'Union renforce clairement le système actuel de coopération européenne dans ce domaine, en vue de réagir beaucoup plus efficacement et plus rapidement aux catastrophes et d'améliorer les actions de prévention et de préparation.

Je regrette donc, tout simplement, que l'accord trouvé concernant la répartition des dotations financières ne soit pas vraiment cohérent avec la réalité et avec notre volonté de prévenir les catastrophes dans les pays en voie de développement.